er algerlega hárrétt hjá háttvirtum þingmanni magnúsi þór hafsteinssyni að það mundi verða mikill þrýstingur á það að komast inn fyrir efnahagslögsöguna og fá að veiða hér ég er algerlega sammála honum það en ég tel að það séu engin efnisleg rök sem þær þjóðir sem slíkum þrýstingi beita gætu notað til þess að fá slíkt háttvirtur þingmaður talar um veiðireynslu hversu langt aftur fara menn þegar þeir eru að meta slíka veiðireynslu það eru fordæmi fyrir því háttvirtur þingmaður getur skoðað þau fordæmi til dæmis fordæmin þegar spánverjar voru að sækja um aðild að evrópusambandinu ég man ekki lengur hvaða ár það var en þar fyrir utan er það þannig að menn verða að vera klárir á því út á hvað hin sameiginlega fiskveiðistefna evrópusambandsins gengur grófu drættirnir eru þessir sameiginleg nýting sameiginlegra auðlinda innan sameiginlegrar efnahagslögsögu það er engin sameiginleg efnahagslögsaga grunnurinn er fallinn en það eru hins vegar mikilvægir flökkustofnar sem skipta okkur miklum máli sem eru utan efnahagslögsögunnar eða ganga út fyrir hana og inn í efnahagslögsögu annarra ríkja um nánast alla þessa stofna núna er búið að semja með aðild evrópusambandsins ekki alla en þannig að þeir hagsmunir eru varðir ég var að vísu ekki sammála því hvernig hæstvirtur núverandi forsætisráðherra á sínum tíma samdi af sér fyrir íslands hönd varðandi það mikilvægasta að mínum dómi norsk íslensku síldina en ég er einfaldlega að segja það að það eru engin efnisleg rök til þess

breyskur og það er hugsanlegt að ég komist ekki alltaf að réttri niðurstöðu en hvað er á hættu þetta mundi koma fram í samningaviðræðum milli íslands og evrópusambandsins og ég ætla að lýsa því yfir til að róa háttvirtan þingmann magnús þór hafsteinsson ég mundi aldrei mæla með samþykkt slíkra samninga ef samningamenn kæmu heim og væru búnir að veita slíkar